M. Verhofstadt a eu parfaitement raison de faire ce qu'il a fait, parce que dans le cas que vous avez mentionné, le signalement dans le système d'information Schengen par les autorités polonaises était un véritable détournement et c'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas accepté et que nous avons accordé un droit d'accès à cette personne.